Spoštovani vsi prisotni, tako kot sta pred mano že kolegica in kolega povedala, so nas ravno v teh dneh obravnavamo resolucijo programa o varstvu in razvoju parka Škocjanske jame jamarji Jaka Jakovčič Albert Ličen in moj sokrajan Luka Biščak razveselili z novico o odkritju novih dveh rovov jam, ki so jo poimenovali Skrita jama. Gre za pomembno odkritje, ki bo omogočalo nadaljnje raziskovanje v tem delu podzemnega sveta, ki je bilo doslej mogoče samo ob nizkem vodostaju reke Reke, zato je prav, da tudi iz tega mesta izrazimo zahvalo in priznanje vsem štiriindvajsetim jamarjem iz petih jamarskih društev, predvsem pa Luki Biščaku, ki je pred letom in pol preplezal steno v Martelovi dvorani in tam odkril dihalnik, skozi katerega je nastajal močan prepih, kar se je kasneje končalo z odkritjem novih delov Škocjanskih jam. Kljub temu da gre za pomembno naravno vrednoto, za pomemben del naše naravne in kulture dediščine, pa ni čisto jasno, zakaj naj v programu varstva in razvoja odloča državni zbor, zakon o ohranjanju narave, na katerega se v preambuli tudi sklicuje predlagatelj, v šestdesetem členu namreč določa da načrt upravljanja zavarovanega območja, ki ga je ustanovila država, sprejme vlada z uredbo. Tako je na primer v primeru ostalih zavarovanih območij, v primeru na primer Triglavskega narodnega parka, v primeru Kobilarne Lipica in v številnih ostalih primerih. Le zakon o regijskem parku Škocjanske jame vsebuje določbo o tem, da petletni program varstva in razvoja sprejme državni zbor, kljub temu da se zakon o ohranjanju narave nanaša tudi na Škocjanske jame. V bodoče bi torej veljalo razmisliti o poenotenju, po našem mnenju ni nobene potrebe, da o takih aktih odloča državni zbor, prav bi tudi bilo, da je časovnica teh dokumentov ista, ne pa tako, kot je to urejeno danes, nekje se ti programi sprejmejo za štiri leta in v tem primeru za pet let, v primeru Triglavskega parka za deset let. Bi pa moral državni zbor opraviti razpravo in odločati o nečem drugem, o različnih upravljavskih pristopih pri opravljanju naše naravne kulturne in zgodovinske dediščine. Tako kot ni argumentiranega odgovora na vprašanje o različni dolžini razvojnih programov tudi ni jasno, zakaj država vzpostavlja različne pristope pri opravljanju naših naravnih vrednot, naše kulturne in spomeniške dediščine, zakaj s parkom Škocjanske jame javni zavod, s parkom Postojnske jame pa zasebnik. Gre za dve primerljivi naravni vrednoti, pri čemer je profitabilnost druge bistveno višja in bi lahko ob ustrezni sistemski ureditvi zagotavljala sredstva za razvoj ostalih naravnih vrednot, ki nimajo tako močnega ekonomskega potenciala, ne pa tako, kot je danes, da se večina naravne rente priliva v zasebne žepe. Zakonodajo s področja upravljanja in gospodarjenja z naravnimi vrednotami, kulturno in zgodovinsko dediščino, bi bilo torej smiselno poenotiti in medsebojno uskladiti. Hvala. Hvala lepa.